Európsky parlament pozmenil text smernice až tak, že po takmer troch rokoch nie je možné nájsť konsenzus medzi inštitúciami a je to v neprospech občanov Európskej únie. Som presvedčená, že tento text podľa signálov z Európskej komisie a Európskej rady postihne rovnaký osud.

Teraz predkladáte text, aby inštitúcie, agentúry a iné organizmy sa prechádzali pred svetom nahé. Je to osviežujúce, niečo nové, ale nie veľmi nápomocné.